Accesul la documentele instituțiilor europene reprezintă o formă importantă prin care cetățenii pot controla activitatea Uniunii, iar o transparență mai mare ar crește și încrederea cetățenilor, contribuind la o mai bună înțelegere a procesului decizional european. De aceea consider și eu că trebuie să se depășească actualul impas și să se adopte un regulament adaptat realității. Deși Parlamentul a adoptat poziția sa asupra modificării actului legislativ, în prezent această procedură este blocată. Este important să se acorde un acces mai mare cetățenilor europeni la documentele instituțiilor, indiferent dacă este vorba de agenții sau oficii. Termenul de 15 zile lucrătoare în care se furnizează documentele trebuie menținut. De asemenea, consider că și pentru soluționarea cererilor de confirmare trebuie impus un termen similar.